Vážený pán kolega, so záujmom som si vypočul vaše vystúpenie a chcel by som sa vás opýtať, koľko času ste strávili v Rusku, keď ste sa prezentovali ako taký hlboký znalec tejto krajiny, pretože si myslím, že na posúdenie celej tej širokej problematiky, ktorá, samozrejme, nie je jednoduchá, je potrebné určitý čas predsa len pobudnúť v Rusku a spoznať nielen životy